Wenn es uns als Europäer nicht gelingt, mit diesem Land ein Abkommen zu schließen, dann können wir alle anderen Verhandlungen sofort beenden.

Ich finde, es ist sowohl ahistorisch als auch scheinheilig zu sagen Rechte Abschottung la Marine Le Pen oder Donald Trump ist schlecht, linke Abschottung la ATTAC oder Verdi ist super. Rechter Nationalismus la UKIP ist schlecht, linker Nationalismus la Jean Luc Mélenchon ist gut. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen rechten alternativen Fakten von Donald Trump und linken alternativen Fakten von der Linkspartei und anderen. Beide sind Lügen. Stimmen wir diesem Abkommen zu! Eine weltoffene Haltung heißt, Brücken über den Atlantik zu bauen, und nicht, Mauern zu errichten.